Głosowałem za przyjęciem rezolucji o prawach dzieci, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobrze przygotowany, kompleksowy dokument. Dzieci są naszym największym skarbem i to one przesądzą o przyszłości świata. Naszym obowiązkiem jest chronić je przed skutkami wojen, głodem, ubóstwem, niewolniczą pracą i nadużyciami, a także zapewnić im dostęp do nauki i opieki zdrowotnej. Cieszę się, że rezolucja podkreśla znaczenie inwestowania w dzieci, holistycznego podejścia do edukacji, dostępności żłobków i przedszkoli, wspierania harmonijnego rozwoju dziecka we wszystkich wymiarach oraz przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji. Dzieci z niepełnosprawnościami, już i tak doświadczone przez los, często są ofiarami dyskryminujących systemów edukacji i zatrudnienia.

Jestem przekonany, że przyjęta dziś rezolucja będzie punktem wyjścia i drogowskazem dla dalszych działań Parlamentu Europejskiego na rzecz dzieci.